De situatie lijkt uitzichtloos en dreigt nog lang te duren, met zonder twijfel nog een aantal zeer dramatische gebeurtenissen.

Maar de druk neemt toe. Ten eerste is er toch die opvallende slagvaardigheid van de Arabische liga en ook de uitgesproken inzet van Turkije in dit dossier.

zich ook thuis voelen.